Sí, probablemente la pregunta está interpelando esos estándares mínimos que estamos pretendiendo para los Estados miembros, pero, evidentemente, cada Estado miembro puede incrementar esos estándares y, desde luego, ésa es su intención. Esto es construir una Europa que nos haga vivir en un espacio en el que podamos tener unos mínimos deseables para todos los Estados miembros, pero qué duda cabe que con la tradición histórica de su país y con la tradición histórica de tantos otros países que componen Europa, estoy segura de que estos estándares se van a incrementar cada vez más.